Pocházím z ČR a podezření ze zneužívání evropských finančních prostředků nás, bohužel, zasahuje až do nejvyšších pater politiky. Proto jsem si vědoma důležitosti boje proti podvodům, ve kterém musíme nadále trvat, a to i přes povzbudivý fakt, že dochází celkově ke zlepšení a klesá počet podvodů a nesrovnalostí.